Parlament skrytykował w niej zwłaszcza ograniczenie rezerw w większości działów wieloletnich. Zatrważa fakt, że w tym projekcie Rada jeszcze bardziej zredukowała wstępny projekt, doprowadzając do powstania tak dużych dysproporcji pomiędzy poziomem zobowiązań i płatności, że zaprzeczyła w nim podstawowej zasadzie gospodarności. Spodziewałem się poświęcenia większej uwagi, by nie powiedzieć głównej, wciąż obecnemu kryzysowi gospodarczemu, ale jak widać Parlament musi sam walczyć o interesy obywateli i przekonać ich, że Europa nie jest źródłem problemów, ale może i znajdzie na nie skuteczne lekarstwo. Dlatego w pełni popieram projekt, który uwzględnia środki na wdrożenie programu naprawy gospodarczej i sądzę, że powinien to być jeden z priorytetów Parlamentu.